On sait qu'il n'y a pas d'économie prospère sans une industrie forte et qu'il n'y a pas d'industrie sans usines. Nous sommes tous ici, rassemblés, pour défendre les emplois industriels de l'Europe. Il n'y aura pas d'avenir possible pour l'industrie sans confiance dans le progrès scientifique et technique. Alors, au moment où l'Europe devrait amorcer un vaste travail afin d'identifier les Ariane et les Airbus de 2050, la Commission doit bien avoir conscience qu'avec la crise, les règles mises en place ne sont plus adaptées à l'économie actuelle. Les questions de libre échange, de concurrence libre et non faussée ont été érigées en dogmes. Nous ne pouvons pas être la seule zone économique mondiale à appliquer unilatéralement les principes du libre échange en parfaite méconnaissance du comportement de nos grands concurrents. Je regrette donc, Monsieur le Commissaire, une certaine fébrilité sur les questions liées au renforcement de l'arsenal antidumping de l'Union européenne et l'application du principe général de réciprocité dans les échanges commerciaux avec les pays tiers. La pire des situations est celle d'un marché européen trop ouvert face à des marchés concurrents trop fermés. D'ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, je souhaiterais, Monsieur le Commissaire, que l'on ait la possibilité de mettre en place des outils complémentaires aux échanges d'émissions de gaz à effet de serre, comme le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières. Ainsi, nous pourrions rétablir un équilibre pour rendre les délocalisations vers les pays tiers moins intéressantes pour nos entreprises. Nous devons renforcer l'aide à nos PME, l'allègement de leurs charges nous devons renforcer les brevets européens, la lutte contre la contrefaçon avec le made in De même, si l'Europe n'accède pas aux matières premières, on ne pourra plus parler de politique industrielle innovante.